Mul on hea meel, et see Euroopa Poliitika Keskuse poolt antud iseloomustus hakkab hajuma. Mul on hea meel, et Ukraina valitsusel on õnnestunud olukorda stabiliseerida. On hea meel, et ka töötus on vähenemas ja majandus tõusmas. Ukraina on huvitatud koostööst Euroopa Liiduga, aga huvi on kahepoolne. Ka Euroopa Liit on huvitatud demokraatliku õigusriigi olemasolust oma piiril. Täna on meil Ukrainale ette heita olukorda inim ja põhiõiguste alal. Meid hirmutab korruptsioon ja selle läbipõimumine poliitikaga. Aga Ukraina teab, et Euroopa Liit ei tee nendes küsimustes järeleandmisi.

Lõpetuseks ei saa ma jätta ütlemata, et selle saali eelmise kuu otsus lükata edasi raporti vastuvõtmine oli tark otsus.